Un budget multiplié par cinq, soit 9,3 milliards d'euros, auxquels il faut ajouter les 12 milliards de Frontex, soit environ 2 du budget de l'Union.

les équipements et infrastructures, dont des drones les fameux OLI, les officiers de liaison, envoyés pour aider les pays tiers en matière d'immigration, surtout irrégulière, bien évidemment là, c'est inquiétant des aides supplémentaires à Frontex, en sus des 12 milliards et, nouveauté, l'aide à tout pays tiers, jusque là réservée aux pays du voisinage, et donc l'externalisation des frontières, même si elle reste limitée, et je m'en félicite.